Sie haben in einem beeindruckenden Maße eine breite Position des Parlaments herbeigeführt.

zarte Pflanze eines Wachstums in den meisten europäischen Regionen und mehr Arbeitsplätze in vielen Regionen gestärkt werden und zweitens, das Thema Migration sowie äußere und innere Sicherheit auf europäischer Ebene erfolgreich anzugehen. Wenn man die Unterschiede zwischen Rat, Parlament und dem Ansatz der Kommission nimmt, sollte eigentlich in den nächsten drei Wochen bei dem vorhandenen guten Willen aller Beteiligten eine Einigung auf einen Haushalt 2018 im Vermittlungsausschuss möglich sein. Parlament und Rat haben in einigen Programmen unterschiedliche Vorstellungen, was den Finanzbedarf angeht. Zum einen beim Thema Wettbewerbsfähigkeit und Forschung, zum zweiten bei der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und zum dritten beim Thema der europäischen Außenhilfe. Die höheren Ansätze des Parlamentes sind für uns nachvollziehbar. Wir wollen trotzdem hier erwähnen, dass es ja gerade auch mit der Halbzeitprüfung Vereinbarungen zwischen Rat und Parlament gibt, die man auch im Haushalt 2018 nicht aufgeben sollte.

EUR in Rubrik 1A für die Wettbewerbsfähigkeitsprogramme vor. Dies unterstützen wir nachdrücklich, denn wir können im Haushaltsvollzug der letzten Jahre nachweisen, dass zum Beispiel Horizont 2020 oder die Connecting Europe Facility hocheffiziente Investitionsprogramme sind, mit denen wir einen Mehrwert auf europäischer Ebene im Interesse der Mitgliedstaaten, unserer Wirtschaft, unserer Menschen nachweisen können. Deswegen bin ich nachdrücklich an dieser Aufstockung interessiert. Die erforderlichen Mittel für Wachstums und Beschäftigungsprogramme wollen Sie sicherstellen und steigern. Auch dies ist begrüßenswert. Wir sollten trotzdem hier an frühere Vereinbarungen denken und uns daran halten.

EUR vorgesehen. Weitergehende Mittel sollten wir in den nächsten Tagen prüfen, entlang der bestehenden Arbeitslosenquote und entlang der Absorptionsfähigkeit in den Mitgliedstaaten, das Geld auch sinnvoll ein und umzusetzen. Beim Europäischen Solidaritätskorps schlägt das Parlament vor, im Augenblick noch keine Mittel zu veranschlagen. Dies respektieren wir, da der Gesetzgebungsprozess noch nicht so weit ist und deswegen noch abgewartet werden muss. Wir sollten aber in jedem Fall alles tun, damit keine Unterbrechung in der Startphase unseres Europäischen Solidaritätskorps eintritt, und damit junge Freiwillige, die sich gemeldet haben und die mitmachen wollen, auch ohne Unterbrechung ihre Bereitschaft zum Ehrenamt einlösen und realisieren können. Die Außenhilfe der Europäischen Union, Rubrik IV Europa in der Welt, Global Europe Hier gehen wir die Ursachen von Flucht und Migration an. Auch hier sind die Aufstockungen nachvollziehbar. Sie schlagen parallel gewisse maßvolle Kürzungen bei dem Heranführungsprogramm, bei den Vorbeitrittshilfen für die Türkei vor.

Mir ist sehr wichtig, dass wir beim Thema Türkei EU Abkommen handlungsfähig bleiben. Sie werden gelesen haben, dass sechs Mitgliedstaaten nämlich Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Schweden und Deutschland uns jetzt gebeten haben, die Fortführung des Flüchtlingsabkommens EU Türkei zu ermöglichen. Ich kann Ihnen berichten, dass die drei Milliarden, die uns durch Umschichtung im europäischen Haushalt und durch frische Mittel aus den Mitgliedstaaten bereitgestellt worden sind, in Form von commitments jetzt weitgehend ausgeschöpft sind die payments folgen Zug um Zug nach. Wenn wir aber glaubwürdig bleiben wollen, wenn wir für Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Afghanistan, die in der Türkei derzeit hausen und leben, Menschenwürde kofinanzieren wollen, dann müssen wir jetzt über die nächsten drei Milliarden sprechen. Dies wird sicherlich ein Schwerpunkt unserer Beratungen im Vermittlungsverfahren in den nächsten Tagen sein. Alles in allem Ich sehe keine fundamentalen Gegensätze, sondern guten Willen, zu einer Einigung zu kommen. Ich darf noch erwähnen, dass unser Berichtigungsschreiben Nummer 1 vom

Ich freue mich auf eine Debatte heute und dann auf gute Beratungen, Herr Minister und verehrte Berichterstatter, unter Ihrer Führung in den nächsten Wochen, mit dem Ziel, dass wir in wenigen Wochen einen stabilen Haushaltsrahmen für das nächste Jahr haben werden.